Za necelé tři roky od píky vybudovat nástroj, který skoncuje s rušením objednávek na poslední chvíli, jednostrannými změnami smluv nebo odkládáním plateb. Slabší strana se už nebude muset bát odvetných opatření díky zachování důvěrnosti, dozorové orgány nyní budou muset spolupracovat napříč členskými státy.

Tento zákon ale k nastavení férových a transparentních vztahů mezi výrobci, dodavateli a distributory hodně pomůže, takže děkuji všem, kdo se na jeho přijetí podíleli.